A spoštovani predsedujoči, hvala za dano besedo. Zdaj, kot je bilo že uvodoma rečeno, v Slovenski demokratski stranki se zavedamo tega, da gospodarska rast naj bi pomenila tudi, bi rekel, višje prihodke vseh državljank in državljanov Republike Slovenije. Z drugimi besedami, državljanska, gospodarska rast bi se morala poznati tudi v žepih državljank in državljanov Republike Slovenije in zaradi tega smo v Slovenski demokratski stranki vložili ponovno v zakonodajni postopek zakon o spremembi dohodnine. In sicer zakon o spremembi dohodnine, ki pomeni razbremenitev, zmanjšanje davčnih bremen in pa povišanje plače, ne na račun dodatnega obremenjevanja gospodarstva, temveč na bi rekel, plačevanje manj davka. Zdaj dejstvo je, da, skozi današnjo razpravo smo lahko prišli udo do ugotovitve, da koalicijski poslanci in poslanke in pa, bi rekel, nadkoalicijski poslanke in poslanci, ne boste podprli tega našega predloga, ne. Argumentov za to, pa se mi zdi, da niti en ni tisti, ki bi zadevo prepričal. Na začetku ste še uporabljali "ta zakon otežuje spremembo dohodnine oziroma davčnih postopkov v zvezi s predlagano spremembo regresa" - to ne drži. Drugič ste rekli: "Glejte, niste, navedli noter, kaj bi to pomenilo za, manjše prihodke na področju proračuna." Saj bom jaz drugače vprašal, ne. Tudi predlagatelj, kolega Tanko, vam je že povedal, da višjih davkov tukaj noter v dohodninsko zadevo ne moramo dati, ampak glejte, jaz sem prepričan, da bi vi morali kot vladajoča koalicija, najti, bi rekel, ta izpas prihodkov in vam bom dal dve sugestiji - ena cela tri milijarde davčnega dolga je približno. ena cela tri milijarde - to pomeni, če vi ne vem deset procentov več tega davka, ko bi mogel biti pobran, poberete, imate že tukaj približno malo več kakor sto trideset milijonov. Evropska sredstva, spoštovane kolegice, kolegi koalicije. Eno petino vam je uspelo počrpati evropskih sredstev v obdobju dva štirinajst-dva osemnajst, osemnajst procentov. Tukaj na tleh leži dve milijardi evrov, ki jih vi ne znate pobrati ali jih pa nočete. Nočete ali ste, bi rekel, nesposobni. Tukaj imate že lahko, bi rekel, zadevo pokrito, več kot pokrito, če bi si, bi rekel, resno lotili določenih zadev. Spoštovane poslanke, poslanci, v primerjavi z letom dva tisoč štirinajst imate iz naslova davčnih prihodkov ena cela štiri milijarde višje davčne prihodke. Ena cela štiri milijarde višje davčne prihodke! Kolega Lenart je prej razlagal, kako se lepo je treba z davki ravnati in da davek ima, bi rekel, tudi predvsem, socialno funkcijo. Davek mora imeti, bi rekel, tako socialno kot razvojno funkcijo, če je pravilno uporabljan. Ampak, glejte, iz rebalansa proračuna za leto dva tisoč devetnajst, ki ste ga vi potrdili, pa ni razvidno, da bi teh ena cela štiri milijarde več davkov, ki jih je bilo pobranih, ki ga je vplačalo gospodarstvo, ki ga so ga vplačali državljanke in državljani Republike Slovenije, bilo razvidno, da je gre tukaj, bi rekel v, razvoj. Določenim ste povečali plače. Glejte, ena cela štiri več milijarde davčnih prihodkov, na drugi strani imamo pa razpad zdravstvenega sistema. Pojdite pogledat, koliko je bilo v zdravstvo vloženega denarja, čakalne vrste se pa povečujejo. Šestdeset družinskih zdravnikov je na Gorenjskem dalo odpoved; grozi, da bo brez osebnega zdravnika ostalo štirideset tisoč državljank in državljanov Republike Slovenije. Kdo nosi tukaj največjo odgovornost - SMC pats sedanja vlada. Ena cela štiri milijarde niste znali narediti, ne vem, za kaj je bilo uporabljenega. Jaz sem večkrat povedal, že v prejšnjem mandatu v, v in sedanjem mandatu, ne, tisto, kar je gospodarstvo ustvarilo, je vlada Mira Cerarja pa zdaj, vlada Marjana Šarca pojedla pa popila. Špica kandidat, SMC-ja Perič, ne, za evropske volitve je rekel, minimalna plača, da se je povečala. Super! Evropska poslanka iz strani SDS-a Romana Tomc, ne, je rekla, minimalna plača - maksimalna blamaža, in to je res tudi utemeljila. Vi ste, ko ste povečali minimalno plačo, ko ste tako rekli, da delujete sistemsko, niste ob tem upoštevali, kaj to posledično pomeni. Ljudje, na koncu ste jim povečali minimalno plačo, v žepu imajo pa manj, zato ker so izgubili na osnovi tega socialne prispevke, socialne dodatke. Zaradi tega so se povečale, recimo, plačevanje vrtcev. Veliko je bilo govora po koalicijski pogodbi, kaj boste naredili za upokojence. Povečali ste jim, bi rekel, bivalnino v domu za ostarele, in jim zmanjšate prihodke. Minimalna plača se je pokazala, da je maksimalna blamaža. Ampak vi vedno rečete, ko opozicija nekaj predlaga: "Mi mi tega ne bomo podprli zaradi tega, ker to ni sistemsko." A ste vi, ste minimalno plačo povečali, delovali sistemsko? Če bi delovali sistemsko, potem bi tisti, ki imajo minimalno plačo, ki se jim bo povečala, imeli danes v denarnicah več, vsaj normalno bi bilo. Vi ste jim pa še nekaj s tem vzeli in ste jim zmanjšali. Ampak ne mi govoriti, da tega ne, recimo ne vem, na ministrstvu za socialo in delo tega niso vedeli. Preklemansko dobro ste vi vedeli, vendar vam gre izključno zaradi tega, da je šel proračun politično skozi, in da ste se zadržali, bi rekel, na, oblasti. Zdravstvo Sloveniji ni brezplačno. Velikokrat poskušate, bi rekel, to, zadevo predstaviti javnosti. Zaposleni s povprečno plačo in njegov delodajalec za zdravstveno zavarovanje letno plača približno dva tisoč petsto evrov, dva tisoč petsto evrov da bo danes, recimo, tako ostal brez osebnega zdravnika na Gorenjskem. Da je čakalna doba, recimo, za kakšen specialistični pregled dve leti in pol. In vi poskušate na vsak način govoriti: "Sociala, sociala ...". Recimo od, s strani Levice smo poskušali, bi rekel, tale argument, kot recimo velja za tisto, ne. Kakor recimo, ne vem, ko je, sosedu crknila krava, ne, pol je pa oni lastnik prišel, pa je tam videl enega zlato ribico, pa je rekel, je rekla, kaj ti ni izpolnim? Ja, da še meni crkne krava. Zakaj pa? Da sosed ne bo hodil k meni po mleko. In vi, vi, vi to isto zgodbo, Levica uporablja. Ne povečati plače enim za dvajset ali pa petindvajset evrov, zato ker bo sosed dobil sto evrov. Vsi enaki, vsi revni. Mislim, ta filozofija, sem jaz prepričan, da je napačna, no . Ne povečati plač recimo, ne vem, minimalnih plač za dvajset evrov, zato ker bo sosed dobil petdeset ali pa sto evrov. Ne, boljše, da nihče nima nič. Poslušajte, kaj ste govorili, bi rekel, v sami, razpravi, no. Jaz mislim, da je dokaj žalostno. Ta današnja razprava je še enkrat pokazala, kaj so prioritete, bi rekel, te vlade in pa te koalicije. To pomeni, bi rekel, dodatno zadolževanje države, dodatna obremenitev, pa predvsem gospodarstva. Ampak, jaz sem prepričan, no, da takšna pot, ni ustrezna in da se, bi rekel, ne bo končala dobro.